Un număr mare de sectoare economice, în special transporturile, telecomunicațiile, agricultura și energia, dar și serviciile de urgență, poliția, sistemele de gestionare a crizelor sau de gestionare a frontierelor utilizează din ce în ce mai mult sistemele de radionavigație prin satelit. De aceea, este important ca Uniunea să sprijine dezvoltarea de aplicații și servicii bazate pe sistemele GNSS. Acest lucru va permite cetățenilor Uniunii să beneficieze din plin de avantajele ce decurg din sistemele de radionavigație prin satelit, asigurându se, totodată, atât utilizarea la valoarea reală a sistemului Galileo, cât și menținerea încrederii populației în programele Galileo și EGNOS. Salut acordul la care s a ajuns între Parlament și Consiliu, acord prin care se stabilește, pe lângă bugetul alocat, și un nou cadru de guvernanță ce stabilește clar rolul Comisiei, al Agenției GNSS și al Agenției Spațiale Europene. Totodată, se stabilesc noi norme privind achizițiile publice și condiții concrete de concurență. Acordul reprezintă un pas înainte în realizarea unui sistem european de navigație prin satelit independent, precis și fiabil, oferind soluții practice pentru industria europeană, pentru răspunsurile în caz de dezastre, pentru siguranța în transporturi, protecția mediului și pentru serviciile publice. Nu în ultimul rând, doresc să atrag atenția că trebuie să asigurăm acoperirea geografică a serviciilor oferite de aceste sisteme pentru întreg teritoriul Uniunii Europene, înainte de a extinde acoperirea geografică către alte regiuni ale lumii.